Ich darf ein herzliches Dankeschön an das Ende dieser Aussprache setzen.

Ich möchte ihn ausdrücklich erwähnen und ihm Dank sagen. Danke an die Kollegin Nicolai, dass sie diese Rolle heute Abend hier übernommen hat.

Aber ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit. Wir haben auch Fragen des Testens ausnehmen können.